herra forseti þessi dagskrártillaga er bara um að breyta dagskránni þannig að dagskrárliður sem er hérna númer fjögur um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við evrópusambandið þessi þingsályktunartillaga komi strax á dagskrá eftir störf þingsins þetta er það sem þjóðin kallar eftir tveir þriðju hlutar meira að segja stjórnarflokkanna kalla eftir og meira hjá öðrum flokkum þingsályktunartillagan er lögð fram af pírötum bjartri framtíð og samfylkingunni þjóðin kallar eftir að fá að taka ákvörðun um þetta það er tímapressa á þessu ef þetta er ekki samþykkt núna fyrir föstudaginn uppfyllir það ekki lög um framgang þjóðaratkvæðagreiðslna sem þýðir að þetta sé þriggja mánaða frestur frá því að þingið samþykkir þjóðaratkvæðagreiðsluna þangað til hún er tekin til hennar þetta er það sem pressar á það má bíða með önnur mál